Kvalitná čistá voda ako obnoviteľný zdroj je nenahraditeľnou zložkou životného prostredia a má taktiež významné miesto v hospodárskom a priemyselnom živote každého členského štátu.

Občania Európskej únie si taktiež čoraz väčšmi uvedomujú význam zachovávania čistoty vody vzhľadom na jej vplyv na zdravie človeka a vyjadrujú oprávnené obavy zo stavu vôd v jednotlivých členských štátoch.

Súhlasím s postupným znižovaním emisií prioritných látok a predovšetkým s ukončením emisií toxických bioakumulatívnych a perzistentných látok do vodného prostredia. Podľa môjho názoru je vhodné monitorovať aj určité endokrinné účinné látky, tzv.